virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum virðisaukaskatt númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og átta með síðari breytingum eins og allir vita hefur húshitunarkostnaður á landsbyggðinni verið mjög sligandi fyrir mörg heimila þetta hefur verið þannig um langan aldur stundum hefur tekist sæmilega til við niðurgreiðslur á húshitunarkostnaði en stundum hefur gengið miður upp á síðkastið hefur mjög slegið í bakseglin og húshitunarkostnaður hefur búið að hækka ár frá ári þetta er orðið mjög íþyngjandi fyrir mörg heimili ekki síst í dreifbýli það er þannig að í þessu sambandi hafa menn líka verið að reyna að örva notkun á jarðvarma til húshitunar víða um land og sums staðar hefur tekist bara prýðilega til það var tekin um það ákvörðun að greiða fyrir því með ýmsum hætti en nú er svo komið að mati íslenskra stjórnvalda að það eru ekki miklar vonir bundnar við það að hægt sé að auka átak í jarðhitaleit í landinu svo nokkru nemi í tillögu til byggðaáætlunar sem liggur fyrir alþingi er til dæmis kveðið afdráttarlaust upp úr um það að hitaveituvæðing á íslandi hafi nánast náð hámarki hvað hagkvæmni varðar og þess vegna eru ekki gefnar miklar vonir um það að við getum lækkað húshitunarkostnað með frekari jarðhitaleit við skulum samt sem áður ekki vera úrkula vonar það kunna að vera þarna möguleikar sem menn sjá ekki á þessari stundu og vonandi verður það hægt að auka jarðvarmanotkun frekar við húshitun í því skyni meðal annars að nýta þessa mikilvægu orkulind og sérstaklega til þess að reyna að lækka húshitunarkostnað í byggðaáætluninni er síðan vikið sérstaklega að öðrum orkugjöfum og í því sambandi er meðal annars vísað til þess að það eigi að beina sjónum sínum frekar að svokölluðum varmadælum um varmadælur hefur talsvert verið fjallað og athuganir verið gerðar á fýsileika á notkun þeirra orkusetur á akureyri hefur til dæmis búið til sérstaka kafla á sinni heimasíðu þar sem getur að líta mikinn fróðleik um þessi mál og ástæða til fyrir þá sem hafa áhuga á þessum málaflokki að skoða það mál á þessari heimasíðu er þessu meðal annars lýst sem svo með leyfi virðulegs forseta varmadælur hafa notið síaukinna vinsælda á norðlægum slóðum þar sem þörf er á upphitun húsa stóran hluta ársins í svíþjóð eru til dæmis níutíu og fimm prósent allra nýbygginga útbúnar varmadælum ísland hefur ákveðna sérstöðu þegar kemur að húshitun þar sem langstærsti hluti bygginga er hitaður með ódýrum jarðvarma um átta prósent notenda kynda þó hús sín með rafhitun þar sem varmadælur kæmu í sumum tilfellum til greina sem vænlegur kostur til að draga úr orkunotkun nú vitum við það hins vegar að notkun á þessu hefur ekki orðið mjög útbreidd eins og hefur komið þarna fram það eru ýmsar ástæður sem valda þessu meðal annars kostnaður við það að kaupa varmadælur stofnkostnaður er talsverður þetta eru tæki sem kosta þó nokkuð og það er þá einfaldlega reikningsdæmi fyrir hvern og einn að átta sig á því hvort mögulegur sparnaður með notkun þeirra vegi upp stofnkostnaðinn það er þannig að á þessar dælur eru lögð innflutningsgjöld það eru tollar vörugjöld og þess háttar sem gera dælurnar dýrari og sömuleiðis er virðisaukaskattur að fullu innheimtur af þessu tuttugu og fimm og hálft prósent þetta gerir það að verkum að varmadælurnar eru dýrari og það er auðvitað ein meginástæðan fyrir því að margir hafa hikað við að grípa til þessa úrræðis með nýlegum breytingum á lögum um niðurgreiðslu húshitunarkostnaðar var að vísu opnað fyrir það að ríkið gæti tekið þátt í stofnkostnaði við umhverfisvæna orkuöflun það er sannarlega skref í rétta átt en reynslan hefur sýnt að þetta hefur ekki dugað þess vegna er það lagt til í þessu frumvarpi að opnað verði á heimild til þess að endurgreiða virðisaukaskatt vegna kaupa á varmadælu og tengdum búnaði til húshitunar hugmyndin á bak við þetta er einfaldlega það að reyna að gera þetta þá áhugaverðara og eftirsóknarverðara fyrir þá sem búa við mikinn húshitunarkostnað að kaupa þessar varmadælur og fá virðisaukaskattinn endurgreiddan það er í sjálfu sér þó ekki nóg hæstvirtur fjármálaráðherra hefur það síðan í hendi sér að leggja af vörugjöldin og tollana og innflutningsgjöldin og hvaða nafni sem það nefnist sem á þennan búnað eru lögð og ég tel að að væri nauðsynlegt að gera það jafnframt því að þetta frumvarp væri samþykkt með því móti væri augljóst mál að kostnaður við varmadælurnar mundi snarlækka og þetta yrði eftirsóknarverður kostur við vitum það öll að þetta er gríðarlega stórt hagsmunamál það er húshitunarmálin víða á landsbyggðinni það eru talin vera þrjátíu og sex til þrjátíu og átta þúsund manns sem búa á hinum svokölluðu köldu svæðum þar sem húshitunarkostnaðurinn er mestur

aðalatriðið er þó það með þessu að með því að endurgreiða virðisaukaskattinn með því að afnema hvers konar innflutningsgjöld væri verið að lækka stofnkostnaðinn og gera þetta eftirsóknarverðara og þar með stuðla að því að lækka húshitunarkostnað í landinu þetta væri að sjálfsögðu ekki nóg við þurfum eftir sem áður alveg örugglega að halda áfram niðurgreiðslum á húshitunarkostnaði ég hef lagt fram þingsályktunartillögu í þá veru sem ég vonast til þess að fái brautargengi hér á alþingi og það hefur komið fram að þingmenn úr fjórum stjórnmálaflokkum standa að þessari þingsályktunartillögu sem er til marks um það að hér er um að ræða gríðarlega stórt mál þetta frumvarp hér er kannski ekki stórt í sniðum í sjálfu sér en það skiptir máli til þess að lækka húshitunarkostnaðinn og þessi mikli húshitunarkostnaður er sannkallað böl víða úti á landi og ég trúi ekki öðru en að um þetta mál geti tekist gríðarleg samstaða þetta er líka hluti af þeirri grænu orkustefnu sem margir hafa talað mikið um á hátíðarstundum og ég vek athygli á því að að þessu frumvarpi stöndum við allmargir þingmenn úr þremur stjórnmálaflokkum að lokinni þessari umræðu legg ég til að málið fari til háttvirtrar efnahags og skattanefndar og annarrar umræðu